Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'interlocutore naturale di questa nostra discussione, a cui potremmo rivolgere i dubbi, tutti i dubbi, che sono stati espressi, è la Duma ed è veramente sconcertante che questo Parlamento non dialoghi con quello che è l'interlocutore naturale del più grande paese che, tra l'altro, fa parte dell'Europa, non dell'Unione europea ma chiaramente dell'Europa, molto più della Turchia.

Recentissimamente è stato detto che ci sarebbero delle fortissime influenze della Russia nei confronti dell'elettorato italiano. I servizi di sicurezza italiani l'hanno smentito immediatamente, non esiste nulla di tutto questo, allora bisogna andarci molto cauti.

Ma allora mi dovete spiegare siete così lontani dal sentire dei popoli da pensare che quando votano, votano perché c'è un'influenza di Mosca?